Monsieur le Président, Messieurs les présidents, je voudrais vous prendre au mot, Monsieur Kenny, puisque vous avez dit que vous vouliez une politique de l'Union, qui soit responsable, une politique de l'Union qui se tourne vers la stabilité de l'emploi et la croissance. Le Président de la Commission vous a suivi dans cette direction. On peut raconter ce qu'on veut. Si l'on veut mener une politique de croissance et de relance, il faut avoir de l'argent

De plus, c'est une proposition qui est conservatrice, structurellement conservatrice.

C'est exactement ce qui est prévu dans les propositions.